Si vous le permettez, je voudrais vous poser une question. Vous nous dites qu'il y a tout un marché d'organes qui se développe en Chine. J'ai beaucoup travaillé pour essayer de m'appuyer sur des sources fiables.

Donc, je me demande où vous voyez qu'il y a un marché.

Sur quoi appuyez vous votre argumentation?